Esa se está produciendo sobre todo en el Amazonas de Venezuela, se está produciendo bajo el control del señor Maduro, bajo el control de los grupos guerrilleros del ELN colombiano, que están allí gracias al régimen comunista del señor Maduro y del chavismo. Tenemos en este momento ardiendo en Bolivia —han ardido ya— dos millones y medio de hectáreas

Y aquí parece que solo pensamos en Bolsonaro.